În prezent, una dintre marile provocări cu care se confruntă Europa este rata șomajului în rândul tinerilor. La nivelul Uniunii Europene se pune accent pe reducerea ratei de abandon școlar la mai puțin de 10 și acțiuni de tipul Noi competențe pentru noi locuri de muncă, care au ca scop apropierea universului educației și formării de cel al pieței muncii. Distincția dintre educație și formare, alături de contextul acestora la locul de muncă, va deveni tot mai vagă pe viitor, iar realizarea unui mai mare grad de integrare va necesita o mutație esențială în modul de concepere a educației și formării, nu numai din perspectiva individuală, ci și la nivel instituțional și la toate nivelurile de guvernare. Consider deci, că trebuie înlăturate obstacolele sistemice și de atitudine aflate în calea integrării, dacă se dorește ca europenii care învață să facă pași înainte pe scara competențelor și a valorilor, și să contribuie eficient la obiectivele strategiei Europa